nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund fjölda gesta og jafnframt fengið nokkrar umsagnir varðandi frumvarpið frumvarpi þessu er

um heimild til að marka skemmtunum og samkomum tíma númer hundrað tuttugu nítján hundruð fjörutíu og sjö megintilgangur frumvarpsins er að einfalda leyfisveitingar til reksturs veitinga og gististaða og draga úr þeim fjölda leyfa gagna og umsagna sem umsækjendur þurfa nú að afla til að hefja slíkan rekstur töluverð umræða varð í nefndinni um sautjándu grein frumvarpsins um tækifærisleyfi nefndin áréttar að umrætt ákvæði gildi einungis um skemmtanir og atburði sem fara fram utan veitinga og gististaða í atvinnuskyni undir ákvæðið falla því ekki atburðir og skemmtanir á vegum sveitarfélaga til dæmis bæjarhátíðir og æskulýðs og íþróttahátíðir sem ekki eru haldnar í atvinnuskyni en í slíkum tilvikum er aðgangur ekki seldur að skemmtun eða atburði nefndin leggur til eftirfarandi breytingar á frumvarpinu fyrstu á annarri málsgrein þriðju grein fjórðu málsgrein sjöundu greinar fimmtu málsgrein átjándu grein fjórðu málsgrein tuttugustu og fyrstu grein og í síðari málslið ákvæðis til bráðabirgða fyrsta eru lagðar til orðalagsbreytingar annars lagt er til að á eftir orðinu persónuvernd í fjórðu málsgrein níundu grein komi og meðferð persónuupplýsinga í samræmi við fullt heiti laganna þriðja lagt er til að í fjórða tölulið þriðju málsgrein sautjándu grein verði tiltekið að sá sem standi fyrir skemmtun greiði kostnað af ráðstöfunum sem lögreglustjóri ákveður í samráði við umsækjanda eðlilegt þykir að lögreglustjóri hafi samráð við umsækjanda í slíkum tilvikum enda geta slíkar ráðstafanir lögreglustjóra verið annað en löggæsla fjórði í síðari málsl fyrstu málsgrein átjándu grein er kveðið á um að tímabundin áfengisleyfi verði eingöngu gefin út þegar atburður fer fram á stað sem ekki hefur rekstrarleyfi en þó almennt ekki oftar en fjórum sinnum ár hvert vegna sama staðar lögð er til sú breyting að í stað orðalagsins almennt ekki oftar en fjórum sinnum ár hvert komi almennt ekki oftar en tólf sinnum ár hvert nefndin tekur undir framkomnar athugasemdir í umsögnum sem nefndinni hafa borist um að hugsanlegt sé að ákvæðið eins og það er sett fram geti haft veruleg áhrif á svæðum þar sem ekki er fullnægjandi húsnæði með rekstrarleyfi en íbúar á svæðinu komi að jafnaði saman oftar en fjórum sinnum á ári sér og öðrum til skemmtunar fimmta samkvæmt fyrstu málsgrein níundu grein getur leyfishafi

megi lögaðila sekt samkvæmt reglum annars kafla a almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu fyrir brot gegn fyrstu og annarri málsgrein sama ákvæðis sjötti í ákvæði til bráðabirgða tveggja er lagt til að sú tryggingarskylda sem liggur til grundvallar leyfi til áfengisveitinga samkvæmt fjórtándu greinar gildandi áfengislaga númer sjötíu og fimm nítján hundruð níutíu og átta falli niður við gildistöku laganna verði frumvarpið að lögum nefndin leggur til breytingar á framangreindu ákvæði þannig að innheimtumanni ríkissjóðs verði heimilt að fella niður tryggingar sem grundvallast á fjórtándu grein áfengislaga við gildistöku laganna hafi leyfishafi ekki verið úrskurðaður gjaldþrota á því tímamarki hafi leyfishafi hins vegar verið úrskurðaður gjaldþrota við gildistöku laganna skal tryggingin halda gildi sínu og skiptastjóri innheimta hana hjá ábyrgðaraðila er þessi breyting gerð svo að þeir sem hafa leyfi til sölu og veitingar áfengis beri ekki einir starfsstétta kostnað af ábyrgð sem er skilyrði starfsleyfis þeirra nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali þórunn sveinbjarnardóttir skrifar undir álit þetta með fyrirvara jón bjarnason sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu